Il dibattito su questo tema è molto forte e domani sentiremo la Commissione che riferirà sull'applicazione della direttiva sull'abuso sessuale e la pornografia infantile su Internet.